Hvala za vprašanje, poslanka Sukič. Res je, kot ste omenili, sem konec oktobra odredil notranji nadzor nad obema postopkoma, ki jih v zadevi Petišovci vodi Agencija Republike Slovenije za okolje. Z notranjem nadzorom sem se želel prepričati, ali so bili vsi postopki vodeni strokovno, nepristransko in zakonito, predvsem pa sem želel sem se želel prepričati, ali nad našim zaposlenimi ni bil vršen nedovoljen pritisk. Kot minister sem namreč odgovoren tako za postopke kot za varnost in integriteto svojih zaposlenih. Moji moji pomisleki so bili žal utemeljeni. Notranji nadzor nad obema postopkoma je pokazal, da so bili med zaposlenimi na Agenciji Republike Slovenije za okolje, ki je neodvisen organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, vršeni neprimerni pritiski. Izkazalo se je, da so lobiji, ki so očitno slepo sledili logiki kapitala, ob tem pa pozabili na varovanje našega okolja, in na našo zakonodajo z različnimi pritiski in ukanami skušali vplivati na sicer neodvisen postopek na Agenciji Republike za Slovenije za okolje. Komisija je med drugim ugotovila, da so bili pri postopkih kršena načela samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Komisija je posebej izpostavila dejstvo, da se tujcem pritiski do slovenskih uradnikov ne zdijo nedopustni in nesporni in so jih pripravljeni ponoviti. Komisija v zaključni ugotovitvi predlaga analizo ustreznosti sedanje ureditve glede upoštevanja best available technology, se pravi najboljša primerna tehnologija zaključkov pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, strokovnosti oziroma usposobljenosti oseb, ki izdelujejo dokumentacijo za upravljavce naprav, ter postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ter na tej osnovi MOP sprejme ustrezne vsebinske ukrepe. Ugotovitve komisije so posredovane pristojnim organom, tudi vsi pritiski, ki so bili tekom poteka notranjega nadzora storjeni napram vodstvu Ministrstva za okolje in prostor ali zaposlenim, so bolj seznanjeni so bili naznanjeni pristojnim organom. Naj bom jasen. Tudi tukaj, v hramu demokracije, kot minister bom poskrbel za bolj učinkovite postopke, ki jezijo gospodarstvo, z nekaterimi notranjimi navodili smo stvari že pospešili. Nedopustno pa je, da nekatera podjetja nedopustno sicer je, da nekatera podjetja leta čakajo na dovoljenja in soglasja. Tudi občine po več let. A grožnje in nezakoniti pritiski sodijo na smetišče zgodovine, tukaj pa žal kompromis ni možen. Glede obeh konkretnih postopkov pa oba veva, da ju ne morem komentirati, ker oba potekata na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Arso je sicer organ sestavi MOP, vendar kot minister nimam in ne smem vplivati na samo vsebino odločitve. Če bi postopke komentiral, ne bi bilo nič boljše kot tisti, ki vršijo neprimerne pritiske. Dovoliti moramo neodvisni agenciji, da konča svoje delo, če pa bojo organi pregona ugotovili z nekaterimi zaključki, da je prišlo do kakšnih drugih nepravilnosti, pa lahko kot minister za okolje posegam na končno odločitev. Hvala.